Parce qu'il essayait simplement d'apaiser les tensions entre policiers et migrants à la frontière en disant à chacun de reculer à l'aide d'un mégaphone. A t il cherché à contraindre indûment le gouvernement hongrois? Est ce cela le terrorisme? En France, un internaute qui a eu le mauvais goût de baptiser son accès wifi Daech 21 a été condamné à trois mois de prison pour apologie du terrorisme. Est ce vraiment cela l'apologie du terrorisme?

Les exemples sont déjà trop nombreux. Nous ne souhaitons pas voir la liste s'allonger encore. L'harmonisation pénale des lois antiterroristes au niveau européen est évidemment un objectif louable et nécessaire, mais l'harmonisation doit être précise afin de limiter les interprétations pouvant porter atteinte à nos droits et libertés. Malheureusement, cette directive contient un trop grand nombre de notions aux contours flous. Dans le climat actuel, l'Europe ne peut pas se permettre de laisser des failles dont les gouvernements pourront si facilement abuser. Cette directive criminalise la provocation indirecte au terrorisme alors que nul ne sait ce que recouvre cette notion vague et que les risques pour la liberté d'expression et d'information sont réels. La définition d'infraction terroriste est également problématique car elle inclut, par exemple, les actes susceptibles de causer une perte économique majeure.

Enfin, la valeur ajoutée de la criminalisation du voyage n'a pas été démontrée. Un individu suspecté de terrorisme peut déjà être arrêté en raison de cette suspicion.

Plutôt que de multiplier les motifs d'incriminations aux contours flous et dangereux, il faut se concentrer sur l'essentiel l'échange d'informations automatique et obligatoire et une plus grande coopération entre États membres. Tous les récents attentats ont révélé des failles béantes dans ce domaine. Qu'attend on pour prendre des mesures qui ont une réelle valeur ajoutée dans la lutte contre le terrorisme?